Veľká závislosť Únie od dovozu energetických komodít by nás mala viesť k tomu, aby sme s energetickými zdrojmi nakladali veľmi efektívne, úsporne a sofistikovane.